renovó las medidas contra Costa de Marfil en vista de la gravedad de la situación tras la celebración de las elecciones presidenciales a finales del pasado año.

El objetivo de la iniciativa es el desarrollo y la promoción del comercio internacional para fomentar el desarrollo. El programa va destinado a personas físicas y jurídicas. En el Anexo I de esta iniciativa está incluida Costa de Marfil y en la misma no se incluye ninguna observación respecto a la decisión a la que hacía mención.

Creo que es insoportable que, mientras cualquier diputado está interviniendo, haya grupos que se están riendo, que no le están haciendo ningún caso y que lo podrían hacer perfectamente ahí fuera.